Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo, lep pozdrav kolegice in kolegi. Zdaj, razprava je zanimiva tako kot vedno, ogromno je bilo slišanega, kaj so rekli levi, pravniki, kaj so rekli desni pravniki, skratka, ja, jaz bom pa takole začela. Z možem sva svoja dva otroka vpisala v javne vrtce in tudi v javne šole, a sicer smo prvega otroka v vrtce, v vrtec prvo leto dali privat, potem pa smo drugega dali že pri enajstih mesecih v javni vrtec, in ker sem jaz pač mama, ki, je bila med tistimi slabimi starši, ki so fejst pozno hodili po svoje otroke, tam tudi ob pol petih, sta moja dva otroka meni včasih rekla: "Mamica pojdi še na en sestanek." Saj ste razumeli, kaj sem hotela povedati, ne, imam pa kar nekaj prijateljev, ki imajo svoje otroke tako v zasebnih vrtcih kot tudi v zasebnih šolah, imam tudi prijatelje, ki so iz zasebne šole mariborske otroka vpisali po ene par letih v javno osnovno šolo, če koga zanima lahko tudi off the record povem, zakaj, ker ne bom tukaj pred kamerami, tisti prijatelji moji, ki imajo otroke zdaj v zasebnih vrtcih, pa moram priznati, da so kar dosti zdaj na mene pritiskali, pravzaprav zelo zelo, in potem sem nekatere izmed njih vprašala: "Pa dobro, okej, razumem v zasebnem vrtcu fajn super, zakaj?" In odgovor je bil: "Zato ker želim nekaj več, kot dobi v javnem vrtcu oziroma javni šoli." Jaz nimam s tem nobene težave, ampak potem sem jim tudi rekla, da s tem nimam nobene težave, da pač to nekaj več naj plačajo, tako simpel je pač to. Zdaj pa, kar vemo, da ne SDS in niti ne SDS nočeta pri tej zadevi popustiti, oni bo sto pa sto, oni bi pa sto pa nič, ker sta pač vsaka na svojih okopih, smo v LMŠ predlagali kompromis, tako kot to pač v politiki je, kolegi iz koalicije razen SD-ja so ga seveda podprli, ostali iz opozicije pa pač ne, tako da vse tiste zadeve o dvignjenih glavah in o slabi vesti in o vseh teh zgodbicah, ki smo jih danes slišali, ne, so pač zgodbice za, predstava za javnost, tako kot vedno. Zdaj, zakaj so eni na sto sto drugi pa na sto nič? Zato ker so pač na svojih okopih in ne priznavajo nič drugega kot to, kar je pač naše, ker tisto, kar ni naše, mi ne sprejmemo. Želeli smo v LMŠ bolj pravično rešitev, in, ja, kot je gospa Anja Bah pravilno ugotovila, smo postali v navednicah nih neki tihi podpornik temu predlogu, to ni ni najboljša opcija, je pa v povezavi z implementacijo ustavne odločbe to pač na robu sprejemljivosti in je tudi legitimno. In ker zaupamo ministru Pikalu, bomo to tudi podprli, ker nenazadnje je on tisti, ki nosi odgovornost za predlog, ker ga je tudi on prinesel na mizo in ker je njegova politična opcija pač odločila, tako kot je odločila, toliko o tem kompromisu, ko se nam zdaj pač očita, da ja, vi pa ste kompromis dali. Seveda, saj zato smo v politiki, da bomo prišli do rešitve, bom pa še enkrat zelo retorično se vprašala, ampak res samo retorično, a bi ena politična stranka s to vnemo zagovarjala tudi financiranje tako imenovane islamske šole. pa sem se zelo retorično vprašala, moram pa kljub temu, ker imam zdaj komaj besedo replicirati oziroma, ja, replicirati kolegici spoštovani kolegici predsednici komisije za peticije človekove pravice in enake možnosti gospe Irglovi, in ji moram povedati, da ona ne kot poslanka ne kot predsednica omenjene komisije ne more govoriti in špekulirati o tem, ali, bo ta nova predlagana ureditev in bodo z njo kršene človekove pravice, ker bo to pač presodilo ustavno sodišče. Zdaj, kolikor je meni znano, ona to ni in verjetno tudi nikoli ne bo članica tega sodišča, tako da tega ne more govoriti. Spoštovanemu kolegu gospodu Koprivcu, ko ste govorili o konsenzu, vam moram povedati, da smo v LMŠ in ostali koalicijski partnerji ta kompromis pripravili, pa ga niste podprli, tako da, tudi vam je treba to zelo jasno povedati, in pa še samo, gospe Anji Bahovi, ki je govorila o učiteljici sociologije, ki predava o o strankah, ki, ki so že šest let stare oziroma, ki jih več, če sem prav razumela, ni več, niti v parlamentu, in njene izjave so bile, citiram: "Da je to problem javnih šol." To ni problem javnih šol, to je problem te učiteljice, ki očitno ne oddela svojega dela, tako kot bi ga mogla, sama, ko sem bila profesorica sociologije na gimnaziji, sem, dijakom zelo pošteno in, tudi korektno predstavila politične stranke, ki so v parlamentu, in kakšni so pač njihovi programi, to je nenazadnje tudi tudi, naloga učitelja v gimnazijah, ali kjerkoli se je pač to dogajalo, tako da to ni problem javnih šol, ampak je problem učiteljice, ki če bi imeli kakšen drugi sistem, verjetno, ne bi smela dobiti vsaj vsaj sto procentov plače, ker pač ne poučuje, tako kot mora. Hvala lepa. Hvala lepa, kot zadnji prijavljeni v tem krogu dobi ...